Es wird auf die Briten hingewiesen, aber es sind dieses Haus und dieser Rat, die die Briten nach draußen getrieben haben. Man hat für Griechenland jede rote Linie überschritten, um sie in der Eurozone und in der EU zu halten, und man hat Cameron verwehrt, das Prinzip der Freizügigkeit zu diskutieren. Wenn man darüber diskutiert hätte und Cameron eine Antwort bekommen hätte, dann wäre der Brexit auch ganz anders ausgefallen. Denn es war die Freizügigkeit, die die Briten dazu gebracht hat, für den Brexit zu stimmen.

Das ist ja das Problem!

Deswegen ist es richtig und wir sollten sie dabei unterstützen dass noch mal ein Referendum zustande kommt.

Herr Präsident, Sie haben jemand zwei Minuten reden lassen.

Wir müssen den Briten sagen, dass sie willkommen sind. Wir müssen den Briten sagen, dass sie ein Recht haben, ihre Verhältnisse, die sie wirklich betreffen, so zu regeln, dass sie zufrieden sind. Dann kommen sie zurück.